Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will an dieser Stelle nochmals ausdrücklich die Inhalte des Zwischenberichts vom Oktober bekräftigen, den der Kollege Kalfin und ich Ihnen als Berichterstatter vorgelegt haben und den Sie mit einer riesengroßen Mehrheit unterstützt haben. Aufbauend auf den Verhandlungsboxen der zyprischen Präsidentschaft hat nun Präsident Van Rompuy eine Verhandlungsbox vorgelegt, und da ist Bewegung in eine Richtung, die der Ratslogik folgt, nach der weitere Kürzungen die einfachste und die ausschließliche Lösung darstellen ohne die Konsequenzen hinreichend zu bedenken

Das ist mehr als schade und sieht schon fast nach einer verpassten Chance für eine Einigung aus.

Wir sind für Strukturveränderungen und machen dazu in dem Zwischenbericht sehr konkrete Vorschläge, weil es mehr als notwendig ist, über Synergieeffekte, Vermeidung von Doppelarbeit, aber auch über die Aspekte der Subsidiarität intensiv zu reden und Klärung herbeizuführen. Aber es gibt in dem Zusammenhang leider Mitgliedstaaten, für die der europäische Haushalt einfach nur ein Krebsgeschwür ist.

Ich will einen Appell an den Europäischen Rat richten Verpassen Sie nicht die Chance, dem Parlament ein Angebot zu machen, dem wir mit einer absoluten Mehrheit zustimmen können, und geben Sie der zyprischen Ratspräsidentschaft insofern ein ausreichendes, flexibles Verhandlungsmandat, damit wir durchaus bis Ende des Jahres ein vernünftiges Ergebnis erzielen können, das unsere Schwerpunkte mit an Bord nimmt. Um es klar zu sagen Der Van Rompuy Vorschlag so wie er zurzeit vorliegt wird keine Lösung und keine Zustimmung durch das Europäische Parlament beinhalten können. Bei einer Anreicherung dieser Verhandlungsboxen kommen Sie uns bitte schön nicht mit irgendwelchen Leckerlis!